Anders als in Arabien protestieren ja nicht Studenten, die eine rasche Radikalisierung dieser Bewegungen brachten, sondern eben die russische Mittelschicht.

Und nicht zuletzt zielt die Ablehnung oft nicht direkt auf Putin, sondern auf die korrupten lokalen Behörden. Sofern ihm keine weiteren groben Fehler unterlaufen, kehrt Putin also als Präsident zurück.

Bei Demokratie und Menschenrechten besteht in Russland aber zweifelsohne großer Nachholbedarf.

Doch zeigen sich Fortschritte und Kompromisse etwa bei der Parteiengesetzgebung und bei der Korruptionsbekämpfung.

Auch wir haben demokratiepolitische Defizite. Auch bei uns ist die Meinungsfreiheit immer wieder in Gefahr. Und auch in der EU wird Druck auf die Medien ausgeübt.